Madame la Présidente, il y a deux semaines, un homme a ouvert le feu à Halle, commettant un attentat terroriste antisémite contre une synagogue, le jour de Yom Kippour.

Bien que signalées, ces images ont été vues par plusieurs milliers de personnes et partagées.

Ils nous appellent à une action rapide et efficace créer un cadre européen fort en concluant les trilogues sur le retrait des contenus terroristes en ligne. La législation actuelle constituée par la directive Services de médias audiovisuels et le code de conduite signé en 2016 par les grands acteurs du Net n'est pas suffisante. Il faut accélérer le retrait des contenus et toucher toutes les plateformes et les forums en ligne.

Il faut faire aussi le constat de l'ignorance de notre histoire.

Combattons donc le mal à la racine dans les écoles, les lycées et les universités, ainsi nous rendrons les usagers d'internet plus libres, et donc plus responsables.